Elnézést kérek, de szomszéd képviselőtársam udvarias esti elköszönése miatt nem hallottam a felszólalás elejét. Megismételné, hogy melyik országról beszélt képviselőtársam? Remélem, hogy ezúttal nem a saját hazáját gyalázta kivételesen, de egyúttal akkor már hadd kérdezzem meg, hogy sikerült e kihevernie Önnek és társainak, hogy a Tavares jelentésnek Magyarországgal kapcsolatban gyakorlatilag semmi következménye nem volt azon kívül, hogy nagyon megerősödött az Unió ellenesség közös hazánkban?